Signora Presidente, onorevoli colleghi, qualsiasi politica che non punti alla sostenibilità rappresenta il passato, e in tal senso le politiche dell'Unione europea sono all'avanguardia a livello mondiale. Nel corso degli anni, l'Europa è divenuta un pioniere nel campo della sostenibilità, con standard sociali e ambientali tra i più elevati del mondo. Ma le sfide da affrontare sono complesse, mutevoli ed urgenti dal debito ecologico ai cambiamenti climatici, dai cambiamenti democratici alla migrazione, dalla disuguaglianza alla convergenza economica e sociale. Il documento di riflessione su un'Europa sostenibile entro il 2030 proietta in avanti le politiche già fissate nella strategia Europa 2020, e in particolare nell'agenda ONU 2030. Potenzialmente l'economia circolare è in grado di creare oltre un milione di nuovi posti di lavoro in tutta l'Unione, e con l'energia pulita se ne possono creare altrettanti. Nel documento manca però, a mio avviso, la parte critica, ossia una riflessione e un'analisi di ciò che ha rallentato e che ha reso impossibile il raggiungimento degli obiettivi di Europa